umhverfismats málshefjandi er háttvirtur þingmaður mörður árnason iðnaðarráðherra katrín júlíusdóttir verður til andsvara klukkan hálftvö fer fram síðari umræða utan dagskrár um ástandið í arabalöndum og ábyrgð vestrænna ríkja málshefjandi er háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson utanríkisráðherra össur skarphéðinsson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa